Jest państwem, w którym funkcjonuje opinia publiczna. Jest państwem demokratycznym. My nie powinniśmy wyrabiać sobie opinii na temat islamu ani na podstawie ekstremistycznych grup terrorystycznych, ani na podstawie poprawności multikulturalnej. Rzeczywistym obrazem socjologii islamu są państwa takie jak Pakistan. I dlatego nasza polityka zagraniczna powinna mówić bardzo wyraźnie Pakistanowi, że to na przykład, że Asia Bibi siedzi w więzieniu, to jest obrazem islamu dla Europy. Bo to się nie dzieje wskutek decyzji bandy terrorystów, która kogoś zamknęła w piwnicy. To się dzieje za przyzwoleniem społecznym. Co więcej, szlachetni ludzie, politycy, którzy w Pakistanie chcieli zagwarantować jej wolność, spotykali się z ostrzeżeniami. Przecież to społeczeństwo nie wypuści jej z więzienia. Nasi dyplomaci powinni otwarcie mówić nie budujcie złego obrazu swojej cywilizacji, swojej religii.